Hvala, predsedujoči, za besedo, Saj debata je bila pričakovana in, zelo čustvena. Vsak je čustven, ko se govori o zadevah. A lahko prosim govorim? Lahko sem pa tudi tiho. Hvala. Res zelo kulturno in dostojno, vaše funkcije in pozicije. Torej razumem, da je današnja razprava bila čustvena. Vsak brani svoje barve. To je normalno, to je legitimno in to je tudi prav. Večkrat smo poudarili, da namen ustanovitve te preiskovalne komisije ni politično obračunavanje, čeprav boste to vztrajno trdili drugače. Osnova za ustanovitev te preiskovalne komisije je več indicev, ki so se pojavili v javnosti, je sklep državnega zbora iz lanskega leta, ki je že marsikaj ugotovil, in kar je ta državni zbor tudi potrdil, je poročilo OVSE o tem, da, bi se lahko v volilni kampanji poleti letos dogajale nepravilnosti. Da bi se lahko, ne da so se. In na koncu, tudi namena, javna namena, preiskovalne komisije, poziv Računskemu sodišču, da predloži vso dokumentacijo zadnjih volitev, da bi se lahko, predmet preiskave razširil na vse, ne samo na eno stranko. Tako da jaz verjamem, da bo sestavljena komisija kompetentno, strokovno in da bo prišla do dna in do nekih zaključnih ugotovitev. Srčno pa upam, da bo te pozitivne za vse, kar potem končno lahko enkrat nehamo metati en drugemu, cokle pod kolesa in se zaustavljati na osnovi v bistvu, kot bi rekel kolega z Levice, penez. Ampak če so pa resnične, potem pa nas stranke dejansko postavlja v neenakovreden položaj, ker eni imajo dostop do več, drugi sploh dostopa nimajo in rezultat volitev lahko postane zaradi tega izkrivljen. Hvala ...